Panie Przewodniczący!

środowiska w przedmiocie skrócenia okresu sprzeciwu wobec inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej Wnioskuję również o poddanie tej kwestii pod głosowanie imienne. Należy wyrazić zdziwienie, że tylko jedna grupa w tej sprawie zgłosiła sprzeciw, biorąc pod uwagę bardzo daleko idące negatywne konsekwencje tego rodzaju decyzji dla gospodarki europejskiej. To rozwiązanie prowadzi nieuchronnie do podwyżki cen prądu, zmniejszenia konkurencyjności gospodarki europejskiej, zwiększenia bezrobocia. Dziś, kiedy ceny energii w Stanach Zjednoczonych są dwukrotnie tańsze niż w Europie, powinniśmy uczynić wszystko, aby podejmować działania zmierzające zupełnie w przeciwnym kierunku, jeśli chodzi o efekt, czyli prowadzić do obniżenia